fimm hundruð sextugasta mál hér er gengið áfram þá leið sem kannski má líkja við rústabjörgun eins og rætt var hér aðeins áðan hjá háttvirtum þingmanni þráni bertelssyni við erum í sjálfu sér auðvitað áfram að vinna á þeim erfiða skuldavanda sem er viðvarandi verkefni okkar þessi missirin og væri auðvitað einfaldara ef við erum haft löggjöf þá sem ég mæli hér fyrir nú til að byggja á þegar þessar hamfarir dundu yfir af því að háttvirtur þingmaður þráinn bertelsson komst svo vel að

setja fötu undir leka þvert á móti erum við að reyna að koma öllum í horf ekki þannig að við séum að þrautpína fólk ekki þannig að við séum að gera

tuttugu prósent niðurfellingin víðfræga er nefnilega ámóta gáfuleg lausn og sú að gera við einn fimmta hluta af öllum þökum í bænum á kostnað ríkisins hvað gerir það fyrir fólkið sem býr í húsunum það gerir ekki mikið fyrir fólkið það er afskaplega dýr og óhagkvæm leið og hún gagnast nefnilega ekki þeim sem raunverulega eru með allt á floti það eru þær leiðir sem við höfum lagt upp með almenna greiðslujöfnunin og þessi víðtæku úrræði hér sem eru einu leiðirnar sem tryggja fólki með mikla skuldabyrði með gengistryggð lán að það komist raunverulega í skjól eins og háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson rakti hér áðan eru auðvitað mörg flókin siðferðileg álitamál í þessum spurningum öllum saman ég held hins vegar að eina rétta leiðin sem við getum farið sé sú að auðvelda fólki að losna undan skuldsetningu sem það ræður ekki við en gera fólki sem fór varlega líka kleift að lifa í samræmi við það sem lagt var upp með það tryggir hina almennu greiðslujöfnun að fólk geti greitt í samræmi við upphaflegar forsendur virðulegi forseti þetta frumvarp sem ég mæli hér fyrir um greiðsluaðlögun einstaklinga er byggt á ýmsum fyrirmyndum í löggjöf nágrannalandanna markmiðið er að gera fólki í greiðsluvanda kleift að ná tökum á fjármálum sínum og byrja upp á nýtt það fjölgar alltaf þeim einstaklingum sem ekki standa lengur undir greiðslubyrði lána og hún hefur þyngst mikið undanfarin missiri við þurfum að koma sem flestum í gegnum þær efnahagslegu þrengingar sem að þjóðinni steðja án þess að beita úrræðum gjaldþrotaréttarins þetta er forsenda fyrir endurreisn samfélagsins og því hraðar sem þetta gengur því fyrr getur endurskipulagning samfélagsins hafist greiðsluaðlögun er ætlað að auðvelda skuldara að endurskipuleggja fjármál sín og laga skuldir að greiðslugetu þannig að raunhæft sé að hann geti staðið við skuldbindingar sínar skilyrði fyrir greiðsluaðlögun er að skuldari sé ófær um að standa í skilum eða verði það um fyrirsjáanlega framtíð þetta frumvarp er

rétt að minna á að frumvarp af þessum toga og af þessari ætt var fyrst lagt fram hér af jóhönnu sigurðardóttur nítján hundruð níutíu og fimm og síðan í rykk í kjölfarið árum saman allt þar til það var síðast lagt fram ef ég man rétt tvö þúsund og sex í kjölfarið var sett á fót nefnd af hálfu þáverandi viðskiptaráðherra sem hóf könnun á því hvort taka ætti upp ákvæði sem þessi í löggjöf það hefur möo staðið í stappi um það hvort þessa leið ætti að fara eða ekki í mjög langan tíma það er mjög mikilvægt að þessi löggjöf verði nú að veruleika því að hún tryggir rétt fólks til að losna undan skuldbindingum sem það ræður ekki við og að á erfiðum skuldamálum sé tekið á félagslegum forsendum en ekki á forsendum gjaldþrotaréttarins þær breytingar sem eru helstar frá gildandi lögum um greiðsluaðlögun eru að öll mál er varða greiðsluaðlögun verða nú færð úr dóms og mannréttindamálaráðuneytinu í félags og tryggingamálaráðuneytið þetta er mjög mikilvægt því að þá felst í þessu sú viðurkenning að um félagslegt en ekki réttarfarslegt úrræði sé að ræða í öðru lagi felur frumvarpið í sér að þeir sem leita þurfa greiðsluaðlögunar þurfa samkvæmt því einungis að fylla út eina umsókn um greiðsluaðlögun í stað þess að nú þarf að sækja annars vegar um greiðsluaðlögun vegna samningskrafna og hins vegar um tímabundna greiðsluaðlögun vegna fasteignaveðkrafna í þriðja lagi er lagt til að greiðsluaðlögun nái til bæði samningskrafna og allra veðkrafna en hingað til hefur aðeins verið mögulegt að fá greiðsluaðlögun vegna veðkrafna sem tryggðar eru með veði í íbúðarhúsnæði í fjórða lagi er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að það sé ekki lengur skilyrði fyrir því að umsókn um greiðsluaðlögun að umsækjandi hafi lögheimili á íslandi þá auðveldum við einstaklingum sem borið hafa ótakmarkaða ábyrgð á atvinnustarfsemi að leita greiðsluaðlögunar það verður því ekki lengur skilyrði að atvinnurekstri hafi verið hætt en lagt til að það skilyrði verði áfram í lögum að aðeins megi rekja lítinn hluta af heildarskuldum til atvinnurekstrar loks gerir frumvarpið ráð fyrir meira samræmi í meðferð og úrvinnslu greiðsluaðlögunarmála en nú er ætlunin er að ná samræmingu með því að setja samræmdar verklagsreglur um greiðsluaðlögun og að einn aðili tilnefni umsjónarmenn með greiðsluaðlögun og með því að leggja til að einn héraðsdómstóll fari með öll mál er varða greiðsluaðlögun í frumvarpinu er umboðsmanni skuldara falið yfirgripsmikið hlutverk en í frumvarpi sem lagt er fram samhliða þessu er lagt til að sett verði á fót sérstök stofnun er nefnist umboðsmaður skuldara gert er ráð fyrir að umboðsmaðurinn taki afstöðu til þess hvort veita á heimild til greiðsluaðlögunar ef heimild er veitt tilnefnir umboðsmaður umsjónarmann með greiðsluaðlögun og sá getur annað hvort verið starfsmaður umboðsmanns skuldara eða verktaki hjá honum gert er ráð fyrir að umsjónarmenn séu löglærðir í frumvarpinu er gert ráð fyrir að greiðsluaðlögun verði alltaf í tveimur stigum alltaf skal byrja á að leita frjálsrar greiðsluaðlögunar þar sem umsjónarmaður reynir að ná samningi við kröfuhafa um greiðsluaðlögun ef samningar takast ekki við kröfuhafa getur skuldari krafist þess að málið verði sent héraðsdómi þar sem héraðsdómari úrskurðar um greiðsluaðlögun þvinguð greiðsluaðlögun af þeim toga líkist nokkuð núverandi fyrirkomulagi nauðasamninga til greiðsluaðlögunar vonir standa hins vegar til að norrænni fyrirmynd að hægt verði að ljúka sem flestum greiðsluaðlögunarmálum með frjálsum samningum og stytta þannig þann tíma sem meðferð mála tekur og minnka álagið á dómstóla vegna greiðsluaðlögunarmála í frumvarpinu er gert ráð fyrir að umboðsmaður geti krafist þess að ákveðnum skilyrðum uppfylltum að skuldari selji eignir sem bersýnilega er ósanngjarnt að hann haldi eftir samhliða greiðsluaðlögun þá er það hlutverk umsjónarmanns að verðmeta þær eignir sem skuldari heldur eftir við skiptingu greiðslna til kröfuhafa er í frumvarpinu gengið út frá því að eignum og afborgunum sé skipt hlutfallslega milli kröfuhafa eftir fjárhæð krafna þó er gert ráð fyrir nokkrum undantekningum frá meginreglunni og gert ráð fyrir

greiðsluvanda nú rétt á frystingu námslána í frumvarpinu eru sérstakar reglur um meðferð krafna sem tryggðar eru með veði það er lagt til að heimild verði að fella afborganir af slíkum kröfum niður á greiðsluaðlögunartímanum þá er lagt til að veðkröfur umfram matsverð eignar verði að samningskröfum sem verði hluti greiðsluaðlögunar og falli niður við lok greiðsluaðlögunartímans hins vegar er gert ráð fyrir að veðkröfur innan matsverðs eignar standi eftir við lok greiðsluaðlögunar það er gert ráð í frumvarpinu að greiðsluaðlögun standi að jafnaði í tvo til fimm ár þá eru í frumvarpinu ákvæði sem veita heimild til breytinga á greiðsluaðlögun á greiðsluaðlögunartíma bæði að kröfu skuldara og kröfuhafa en það úrræði er ekki fyrir hendi samkvæmt gildandi lögum virðulegi forseti eins og ég hef rakið er hér á ferðinni gríðarlega mikilvægt mál sem ég vona að fái skjóta meðferð hér á alþingi og mælist til þess að að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til meðferðar í félags og tryggingamálanefnd